Aj maďarské vyšetrovacie orgány získali dôkazy potvrdzujúce ovplyvňovanie zápasov z ich krajiny.

O výsledku jedného z vyšetrovaných futbalových zápasov medzi Argentínou a Bolíviou, ktoré viedli v roku 2008 maďarskí rozhodcovia, sa napríklad rozhodlo jediným gólom, ktorý padol až na konci zápasu v predĺžení, a to z pokutového kopu.